Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Es dürfte wohl kaum eine von der EU geschaffene Institution geben, die menschenrechtlich so umstritten ist wie FRONTEX. Mit dieser Agentur verbinden sich beschämende Bilder auf hoher See, wo Tausende Menschen ihr Leben verloren haben, von Landgrenzen, wo Menschen festsitzen und jetzt tiefe Gräben gebaut werden. FRONTEX verkörpert im Kern eine falsche Politik gegenüber Flüchtlingen in Europa, die nicht nur wegen politischer Verfolgung, sondern auch aus wirtschaftlichen Erwägungen, des Überlebens wegen, aus Gründen von Hunger, Bürgerkriegen, Klimakatastrophen ihr Land verlassen. Das neue FRONTEX Mandat enthält zwar echte substanzielle Verbesserungen und dafür gilt mein besonderer Dank dem Berichterstatter, Herrn Busuttil wie die Pflicht zur Wahrung der Menschenwürde, das Recht auf Nichtzurückweisung, Nichtdiskriminierung, Folterverbot, die Beachtung minderjähriger Flüchtlinge und die Wahrung des Datenschutzes Seenotrettung soll nun

Und wer soll Verhältnismäßigkeit und Angemessenheit eigentlich kontrollieren? FRONTEX erhält einen deutlichen Kompetenzzuwachs als leitende Instanz bei Grenzpatrouillen, als die Stelle, die Risikoanalysen erstellt, auf deren Grundlage die Einsätze und die Rückführungen von weiterhin Tausenden und Tausenden Migrantinnen und Migranten erfolgen werden.

FRONTEX ist weder als Grenzbehörde notwendig dafür gibt es nationale Verteidigungsorgane noch zur Migrationsabwehr, weil nämlich Migration nicht abgewehrt, sondern nur territorial verschoben wird.

Aber es gibt keine illegalen Menschen! Ich verstehe nicht, dass das nicht akzeptiert werden kann. Statt FRONTEX brauchen wir die Humanisierung der Flüchtlingssituation, z.

in Afrika, wo fast eine Million Flüchtlinge in unwürdigen Situationen leben. Das interessiert uns kaum oder nur bedingt vielmehr kümmern wir uns um uns selbst. Wir brauchen ein solidarisches Asylsystem, natürlich auch in Europa, und wir brauchen unbedingt eine neue Nachbarschaftspolitik auf Augenhöhe.